Signor Presidente, onorevoli colleghi, il timore che questo Consiglio europeo non sarà memorabile è molto concreto e non sarebbe peraltro una novità. Sull'Unione economica e monetaria siamo allo stallo l'idea di incentivi per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche si allontana all'orizzonte, mentre si vogliono imporre surrettiziamente nuove sanzioni con le condizionalità macroeconomiche, svuotando in modo illegittimo il concetto stesso di codecisione. Alcuni governi in scadenza vogliono addirittura annacquare ulteriormente i timidi passi avanti sulla dimensione sociale dell'UEM, che per noi è un elemento essenziale che va sviluppato e che deve portare a un vero utilizzo degli indicatori sociali nell'ambito del semestre europeo. Sullo sfondo c'è l'incapacità di prendere atto che occorre cambiare rotta e che l'Europa deve potenziare il suo mercato interno.